Victor Ponta román kormányfő egyik legutóbbi személyeskedő kirohanásában Elmar Brok kollégánkat a Külügyi Bizottság elnökét felelőtlen, demagóg, fasiszta gondolkozású politikusnak titulálta politikai javaslata miatt. Ugyanennek a posztkommunista miniszterelnöknek a pártutasítására a Románia Csillaga érdemrend szocialista párttagokból álló ítélőbizottsága személyemet horthystának és fasisztának, revansistának és revizionistának minősítette a romániai magyarok autonómiájára vonatkozó

A hírhedt román Securitate az erdélyi magyarokat és németeket annak idején szintén fasisztaként és horthystaként kriminalizálta. A jelek szerint az alapvető emberi jognak számító szabad véleménynyilvánításért ma is ugyanez a bánásmód jár ki Victor Ponta országában.